Gospodine predsjedniče, evo sljedeće Europsko vijeće posvećeno zajedničkoj obrambenoj politici dolazi u pravo vrijeme, kada se naši američki saveznici sve više okreću novim prioritetima i sigurnosnim izazovima u Aziji, a Europska unija mora shodno tome preuzeti veću odgovornost na području obrane. U tom pogledu, osim već definiranog pristupa pulling and sharing, važno je uspostaviti novi mehanizam koordinacije kroz sjednice Vijeća u formatu ministara obrane. Time će se unaprijediti koordinacija i suradnja te omogućiti donošenje tzv. bijele knjige, s jasnim misijama i zadaćama Europske unije u obrambenoj politici. Tako se strateško usmjerenje zajedničke europske obrane ni u kojem slučaju ne smije razumjeti kao oblik suprotstavljanja NATO u.